Nielegalne czy prowadzone niezgodnie z przepisami składowiska odpadów i spalarnie to istotnie niepokojący problem.

Oznacza to również brak oszczędności, jakie może przynieść inteligentne i efektywne zarządzanie odpadami, oraz brak możliwości odzyskania cennych brakujących surowców.

Wiele pozostaje do zrobienia na polu zwiększenia świadomości obywateli w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i korzyści, które z tego płyną. Ważne jest większe skoordynowanie zarządzania odpadami na poziomie regionalnym i lokalnym oraz łatwość dostępu, przejrzystość informacji dla mieszkańców nie tylko o tym, jak należy segregować odpady, ale też o tym, co się z nimi później dzieje.